Ob es jetzt der Vorschlag der Kommission ist oder das, was das Parlament daraus gemacht hat Ziel und Zweck und das soll auch eine Message nach außen sein ist es für uns, dass wir aus den 27Einzelmärkten, die wir heute im Schienenverkehr haben, endlich einen europäischen Markt machen. 6 Anteil haben die Passagiere auf der Bahn, der Rest ist fast auf der Straße.

Aber ist der politische Wille da? Und da glaube ich, dass das gesamte Paket ein gutes Zeichen setzt.

Deshalb sind diese Vorschläge der Kommission und auch das, was das Parlament daraus gemacht hat, ein Zeichen dafür, die Bahn effizienter zu gestalten und keine Jobs abzubauen im Gegensatz zu dem, was Gewisse behaupten sondern mit einer Steigerung der Effizienz der Bahn Jobs zu schaffen.

Und wir wollten hier eines klarmachen, was wir auch später gemacht haben Für uns steht in dieser Reform der Passagier der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Theorie darum herum, wie es zu gestalten ist. Das Rollmaterial Natürlich in verschiedenen Ländern kann das Rollmaterial dazu führen, dass nie ein anderer Anbieter da ist.

Sie soll höchstens das verbessern, was nicht funktioniert.

Effizienz in der Pünktlichkeit, Effizienz im Kundendienst, Effizienz auch, was die Zuverlässigkeit dieser Dienstleistungen angeht.

Also soll die Direktausschreibung weiterhin eine Möglichkeit bleiben, und die Ausschreibung als solche soll nicht das einzige Mittel sein, um diese Verträge zu vergeben.

Das kann in der Diskussion mit dem Rat noch angepasst werden, aber wir sind der Meinung, dass das hier besser der Realität entspricht. Also kurz gefasst Unser Wille ist es, die Bahn effizienter zu gestalten und hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, die auch hier festgeschrieben werden, sollen die Länder die Verpflichtung übernehmen, sie nicht auf Kosten einer sogenannten Liberalisierung herunterzusetzen, im Gegenteil.